Szanowni Państwo! Dzisiaj rozmawiamy o luce płacowej. To jest ten wskaźnik, którego używamy do monitorowania i którego używamy do oceniania i Komisji Europejskiej, i państw członkowskich, jeżeli chodzi o sytuację kobiet. Chciałabym zauważyć, że luka płacowa ilustruje i diagnozuje tylko fragment różnic płacowych i ekonomicznych pomiędzy kobietami i mężczyznami. Luka, której używamy w naszych statystykach, luka płacowa, odzwierciedla tylko różnice w stawkach godzinowych podstawy wynagrodzenia w danym sektorze gospodarki. To oznacza, że ten wskaźnik nie uwzględnia dodatków za staż, za funkcje, za pełnione stanowisko, za nadgodziny, za dodatkowe projekty. Nie uwzględnia środków takich jak nagrody, nie uwzględnia pozapłacowych dodatków, jak służbowe samochody, komórki, laptopy itd., które zazwyczaj kojarzone są z wysokimi stanowiskami, które bardzo rzadko przypadają kobietom. Więc gdybyśmy chcieli naprawdę porównać zarobki kobiet i mężczyzn w obrębie branży, powinniśmy tak naprawdę zestawiać ich roczne PIT y składane do urzędów skarbowych. Taka całościowa luka płacowa byłaby lepszym miernikiem różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami na rynku pracy.